Signor Presidente, onorevoli colleghi, possiamo certamente dire che siamo in una fase nuova del processo di stabilizzazione dei Balcani occidentali e non vi è dubbio che sia utile sottolineare l'apprezzamento per la determinazione e l'impegno mostrato dai governi serbo e kosovaro per il raggiungimento dello storico accordo e per la sua progressiva attuazione. Il dialogo, facilitato dall'Unione europea, ha raggiunto risultati senza precedenti e potrebbe diventare in futuro un modello per l'intera regione. Siamo ad un punto di svolta fondamentale nel processo di stabilizzazione e bisogna lavorare perché questo processo sia irreversibile, sia per Belgrado sia per Pristina, poiché è necessaria una costruttiva collaborazione tra i due paesi per la positiva prosecuzione dei rispettivi processi di integrazione. In questo quadro, pur sottolineando i progressi avvenuti in Kosovo, è necessario che le riforme vadano avanti con maggiore accelerazione nei diversi settori penso alle riforme economico sociali, alla riorganizzazione del sistema giudiziario, alla lotta alla corruzione e alla criminalità, e penso ai problemi ancora aperti nel nord del Kosovo. Per tutto questo, la nostra presenza in Kosovo come Unione europea, anche attraverso Eulex, deve servire ad impegnarsi con maggiore forza per incoraggiare le autorità a realizzare questo percorso di riforme, come indicato dall'onorevole Lunacek. Del resto, più le autorità kosovare saranno determinate nel raggiungere questi obiettivi, più sarà facilitato il processo di integrazione. Tutti i ventotto paesi dell'Unione europea hanno riconosciuto l'importanza dei progressi compiuti da Belgrado e, per quanto concerne il Kosovo, anche quei paesi che non hanno ancora riconosciuto il paese, pur insistendo affinché vengano rispettate tutte le posizioni degli Stati membri, accettano il principio del parallelismo dei due processi di avvicinamento all'Unione europea di Serbia e Kosovo. È quindi il momento, caro Commissario, di dare una svolta decisiva e cogliere davvero le opportunità che la fase politica attuale offre a tutti i soggetti coinvolti.